Élue dans le Sud Ouest, je peux vous dire que nous sommes confrontés à des problèmes aigus de pollution d'eau, au point que la France a été rappelée à l'ordre par la Commission pour le taux de nitrate dans ses cours d'eau dans le Lot et Garonne et dans les Pyrénées Atlantiques. Cette pollution est due essentiellement à la monoculture du maïs, forte consommatrice en eau, en intrants et en pesticides, monoculture encouragée par les réformes successives de la PAC depuis